Das ist gut, und es ist auch richtig, sich nicht ins Bockshorn jagen zu lassen. Starker Klimaschutz ist die Voraussetzung für Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation und nicht das Gegenteil davon. Wir dürfen uns hier nicht von den ewig Gestrigen bremsen lassen. Mehr Zweifel habe ich, ob diese Agenda sozial genug ist. Es ist richtig, dass wir starke Energiesteuern brauchen, dass wir den Emissionshandel reformieren müssen. Aber angesichts der großen Ungleichheiten in unseren Gesellschaften müssen die Einnahmen aus diesen Steuern pro Kopf an die Bürgerinnen und Bürger zurückgezahlt werden, sonst werden wir die Unterstützung der Menschen nicht gewinnen. Und eine solche starke soziale Dimension fehlt in Ihren Vorschlägen. Auch ansonsten Wir begleiten Ihre Vorschläge konstruktiv. Wir wollen mehr Ambitionen in der Handelspolitik, in der Agrarpolitik, in der Chemiepolitik. Aber wir sind zusammen auf dem richtigen Wege.